Hvala za besedo. Spoštovana ministrica za infrastrukturo. Sprašujem vas, kako potekajo dela in aktivnosti za nadaljevanje gradnje glavne ceste G ena, dva Hajdina-Ormož. Prebivalci spodnjega Podravja si za to cestno povezavo prizadevamo že več kot dvajset let. Ja, prav ste slišali, več kot dvajset let. Delno enotno dovoljenje za prvi odsek te ceste, ki je je cesta z elementi hitre ceste Ormož-Gorišnica, je bilo izdano dvaindvajsetega februarja leta dva tisoč sedem. Gradbena dela so se na tem prvem odseku dvakrat že začela in obakrat končala s stečajem gradbenih podjetij. Najprej je bil to Vegrad in nato še Primorje. Investitor te ceste je Dars. Zaradi gradnje te ceste, ki bi morala biti zaključena že leta dva tisoč trinajst, se ob rekonstrukciji železniške proge Pragersko-Hodoš v kraju Mihovci, to je na sedanji glavni cesti Ormož-Ptuj, ni naredilo izvennivojsko križanje, kar je sedaj v nasprotju z zakonodajo. Lansko leto je bil ponovno izveden razpis za dokončanje gradnje premostitvenega objekta, viadukta Sejanca. In jeseni lani se je ta gradnja ponovno pričela. Celotna cestna povezava Ormož-Hajdina je dolga cirka dvaindvajset kilometrov in je razdeljena v tri odseke. Torej za prvi odsek Ormož-Gorišnica je bilo izdano gradbeno dovoljenje leta dva tisoč sedem, ki je še veljavno. Za drugi del Gorišnica-Markovci naj bi bilo gradbeno dovoljenje v fazi pridobivanja. Več kot pet hiš na tem območju so porušili in družine preselili že pred več kot desetimi leti. Tretji odsek Markovci-Hajdina pa je potrebno še umestiti v prostor. Tukaj je za vse prebivalce Ptuja in okolice sprejemljiva le ena od južnih variant, okrog Ptuja. Na to temo vsak mesec potekajo sestanki na občini Markovci. Moja vprašanja se glasijo: Kako potekajo gradbena dela na viaduktu Sejanca? Kdaj bo zaključen? Kdaj bo razpis za gradnjo prvega odseka ceste Ormož-Gorišnica? Obljubljen nam je bil namreč za konec leta dva tisoč osemnajst. Kdaj bo pridobljeno gradbeno dovoljenje za drugi del, to je Gorišnica-Markovci? Kako potekajo aktivnosti glede umestitve tretjega dela, Markovci-, Ptuj? Ali so v letu dva tisoč devetnajst zagotovljena sredstva za prvi odsek te cestne povezave? Hvala.